J'ai bien entendu les critiques sur les méthodes. Aujourd'hui, dans cet hémicycle, il y a des absents nos chefs d'État et de gouvernement. Je voudrais faire un rêve que nous ayons un grand débat politique sur l'état de l'Union, avec la Commission européenne dans son ensemble c'est le cas les représentants des peuples, les chefs d'État et de gouvernement avec leurs représentants, et le Président van Rompuy. Mais je voudrais dire aux chefs de groupes politiques Avons nous invité M.

Avons nous invité les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants des parlements nationaux?

C'est un moment politique considérable. Nous devons mettre sur la table vos propositions, Monsieur le Président Barroso, il faut que nous ayons un grand débat politique avec le Président van Rompuy, qui pourrait préparer cette session du Conseil européen, à notre mini session de Bruxelles le 13 octobre.